Wij prijzen professor Monti de hemel in, maar zijn conclusie was dat de omzetting van de richtlijn het grote probleem van de interne markt is.

Wij hebben hier topjuristen. Wij maken geweldige wetgeving. Wij vinden dat wij voor de burgers de markt moeten verbeteren. Alleen, de burger weet het niet. Wij hebben namelijk het probleem dat wij de brug niet kunnen slaan.